hæstvirtur forseti hæstvirtur forseti stýrir hér fundi með miklum ágætum

ánauð á háttvirtir þingmenn sem hér eru kjörnir á þing af þjóðinni hafa hér laun fyrir af hálfu skattgreiðenda að þeir breyti sínum plönum til þess að koma hér til að hlýða á umræðu sem þeir sjálfir hafa áhuga á þingflokksformaður samfylkingarinnar forseti biður þingmenn að halda ekki uppi samræðum í þingsal í staðinn fyrir að reyna að taka þátt í málefnalegri umræðu hann á að þekkja þingsköpin það vel að hann viti að hann á að koma hér upp til að koma á framfæri sínum sjónarmiðum og ég skora á hann að reyna að taka þátt í þessari umræðu á málefnalegan hátt í staðinn fyrir að sitja hér gjammandi fram í eins og hans siður er orðinn eftir að hann komst í stjórnarandstöðu það er ekki til fyrirmyndar og ég skora á háttvirtan þingmann að taka sér nú tak og bæta framkomu sína í þingsalnum